Dieses Forschungsprogramm zu verabschieden, ist für uns und für Ihr Team, glaube ich, einer der größten Erfolge der letzten Jahre, weil es in die Zukunft weist, neue Beschäftigung dementsprechend unterstützt und uns in der weltweiten Konkurrenz auf die Sprünge hilft. Ich möchte mich insbesondere auch beim Kollegen Ehler bedanken, der hier für die kleinen und mittleren Betriebe mitgedacht hat, und ich ernenne ihn hiermit zum Abgeordneten des Jahres 2014 für KMU, weil es schon erkannt wurde, dass Innovation in den kleinen und mittleren Betrieben eine ganz zentrale Herausforderung darstellt, damit sie dann als Zulieferer für die großen internationalen Leitbetriebe dementsprechend leistungsfähig sein können. Ich möchte mich auch bei Kommissionspräsident Barroso bedanken.

Das ist die wahre Herausforderung! Die neuen Lern und Unterrichtstechnologien dass wir hier sehen Wie bekommen wir das Wissen, das wir generiert haben, aus den Archiven hinaus zu den Menschen? Das ist die wahre Herausforderung und dafür danke ich Ihnen!